die Entscheidungen fallen, wer zugelassen wird und wer eine Beteiligung bekommt. Zweitens die Finanzierung in die notwendigen Infrastrukturmaßnahmen.

Ein ganz wichtiger Punkt Die sieben Jahre, die Frau Serracchiani angesprochen hat, sind für uns wichtig.